Frau Präsidentin! Herr Kommissar, ich möchte den Rahmen dieser Aussprache dafür nutzen, um auf eine Verordnung hinzuweisen, die derzeit überarbeitet wird, genauer gesagt steht sie kurz vor dem Abschluss. Aber dieser Anlassfall der defekten Brustimplantate zeigt uns, dass diese Verordnung noch weiter überarbeitet werden muss. Ich spreche von Brüssel I, der Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil und Handelssachen. In Österreich gibt es mindestens 60 Opfer der defekten Brustimplantate, die vergeblich versucht haben, über ihre Verbraucherorganisation in Wien eine Klage einzubringen.

Wir könnten nun die Situation dieser Opfer und vieler anderer verbessern, wenn auch Verbraucherorganisationen, die die Opfer vertreten, den günstigeren Verbrauchergerichtsstand nützen könnten.